Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere și pentru munca din ultimul an. Îl felicit pe domnul Boiangiu și felicit președinția rotativă a României pentru că am reușit în mai puțin de un an să finalizăm această negociere.

Îmi doresc ca această autoritate să fie în România și am și argumente. Pentru că la nivel de România avem acest sistem numit ReviSal, prin care oferim o transparență cum nu o găsim în alte state membre. Oferim cele mai rapide răspunsuri la solicitările europene când vine vorba de cooperare transfrontalieră și date necesare despre muncitorii pe care îi detașăm, pe care îi trimitem în alte state membre. Acest lucru ne califică și cred că este o garanție că, dacă această autoritate va avea sediul în România, va avea aceleași rezultate pe care le are, iată, președinția rotativă a României în tot ce înseamnă domeniul muncă.